hæstvirtur forseti ég vil þakka hæstvirtum ráðherra fyrir þessa innleiðingu inn í þessi mál og ég óska bara hæstvirtum ráðherra til hamingju með það að vera orðinn samstarfsráðherra norðurlandanna og veit að formennskutíðin hjá okkur íslendingum mun verða farsæl og óska ráðherranum hæstvirta velfarnaðar í þessum störfum ég er formaður íslandsdeildar vestnorræna ráðsins og formaður vestnorræna ráðsins sem er samstarf íslands við grænland og færeyjar þar sem þingmenn allra þessara landa setjast saman niður og við reynum að átta okkur á okkar helstu sameiginlegu áherslum og reynum að vinna þeim brautargengi í gegnum þjóðþingin sem formaður vestnorræna fór ég á norðurlandaráðsþing í og fleiri nú á dögunum þar sem var verið að kynna formennskuáætlun íslands og það var mjög gott að fylgjast með þeirri umræðu og heyra þær spurningar sem félagar okkar á norðurlöndunum höfðu til íslensku ráðherranna og þá sérstaklega til hæstvirts ráðherra eyglóar harðardóttur vegna þessara mála mig langar vegna setu minnar í íslandsdeild vestnorræna ráðsins að fagna sérstaklega þeirri áherslu sem formennskuáætlunin hefur á vestur norðurlöndin á norræn haf og strandsvæði þessi svæði okkar eru háð nýtingu náttúrulegra auðlinda og áherslan felst í því að leita leiða til að nýta betur lifandi auðlindir hafsins sem er ein uppistaðan í lífskjörum vestur norðurlandanna því að við þekkjum það jú að þetta eru miklar strandveiðiþjóðir og færeyingar lifa eru með um það bil níutíu prósent af sínum gjaldeyristekjum í gegnum sjávarútveginn og þess vegna er auðvitað þetta mál sjávarútvegurinn það sem við á vestur norðurlöndum eigum mikið samstarf um

þetta samstarf þjóðþinganna það er færeyinga íslands og grænlands er besta dæmið um það hvernig vestur norðurlönd hafa átt með sér gott samstarf og það samstarf hefur sérstaklega átt sér stað á sviði menningarmála og svo þeirra sameiginlegu hagsmuna annarra sem við höfum fundið stað hverju sinni í þessu sambandi vil ég fagna þeirri áherslu formennsku íslands að gera norðurlöndin að einu svæði og þar með talið vestur norðurlöndin þar sem samgangur milli fólks er greiður og hægt er að stunda viðskipti landamæri án þess að ósamrýmanlegar reglur girði þá fyrir eins og segir orðrétt í formennskuáætluninni höyvíkursamningurinn á milli íslands og færeyja er gott dæmi um stefnumótun og afnám landamærahindrana til að geta betur samnýtt þjónustu og fleiri með undanskildum e e s samningnum er höyvíkursamningurinn víðtækasti fríverslunarsamningur sem ísland hefur gert margt hefur áunnist fyrir tilstilli þessa samnings en þó eru enn hindranir í veginum einkum er varðar matarinnflutning frá færeyjum og grænlandi til íslands vegna þeirra íslensku reglna sem lúta að sjúkdómavörnum en það er von vestnorræna ráðsins að úr verði bætt á formennskuári íslands eins og pólitískur vilji virðist standa til samkvæmt fundi sem við sem sitjum í forsætisnefnd vestnorræna ráðsins áttum með samstarfs og utanríkisráðherrum vestur norðurlandanna á norðurlandaráðsþinginu sem var núna í og fleira matur skiptir afskaplega miklu máli fyrir grænlendinga og færeyinga og matarhefðir eru mjög ríkar þegar menn og konur frá þessum löndum eru að færa sig á milli svæða til þess að stunda sína vinnu þurfa til dæmis grænlendingar til þess að fara frá austur til vesturstrandarinnar stundum að fljúga í gegnum ísland og lenda hér ef það er ófært á flugvellinum sem þeir ætluðu sér að lenda á í upphafi eða millilenda einfaldlega hér á íslandi þá er það einfaldlega þannig að það nesti sem menn hafa tekið með sér sem er oft selspik eða hvalur er einfaldlega gert upptækt vegna þess að það má ekki koma með það hingað þetta þykir grænlendingum og færeyingum skiljanlega mjög hvimleitt vegna þess að lífið snýst jú að miklu leyti á norðurslóðum um mat þetta er mál sem við getum tekið upp og breytt og við eigum að breyta okkar reglum danmörk hefur gert ákveðnar undanþágur og danmörk er jú í evrópusambandinu en það er vegna evrópureglna sem gera þetta svona stíft en við eigum að mínu viti að finna leið til þess að leysa þetta vandamál ég hef fulla trú á því að við náum að gera það á þessu kjörtímabili það er gaman að segja frá því að í janúar mun vestnorræna ráðið halda þemaráðstefnu í færeyjum

að einhverju leyti sem mun að einhverju leyti snúast akkúrat um þessar hindranir og hvernig við getum rutt þeim úr vegi hvernig við getum stækkað kannski okkar viðskiptasvæði það er gert viðskipti milli landanna í stærra samhengi auðveldari og það verður gríðarlega áhugavert að sjá hvernig þetta allt saman mun skila sér síðan inn í vonandi regluverkið

ég ætlaði ekki bara að tala um mat í þessari ræðu minni mig langar að fagna sérstaklega þeirri áherslu í áætluninni að til að leita leiða til að skapa lífvænlegri skilyrði fyrir betur fólks ekki síst í strjálbýlum samfélögum fyrir konur sem í meira mæli en karlar fara frá heimabyggð sinni og snúa ekki til baka sem er að leiða til verulegrar fækkunar í röðum kvenna sér í lagi á jaðarsvæðum sér í laga á jaðarsvæðum vestur norðurlanda og jaðarsvæðum á norðurlöndum ég hef átt fund með þingmanni á norska samaþinginu þar sem þetta er mikið áhyggjuefni uppi í norður noregi vegna þess að konurnar eru að fara þetta virkar þannig að konurnar fara og sækja sér menntun en snúa ekki aftur heim vegna þess að það eru ekki störf við hæfi í boði vestnorræna ráðið hefur samþykkt ályktun sem liggur nú hér inni í utanríkismálanefnd

einnig flutt inni í þjóðþingum grænlands og færeyja um þessi mál þar sem þess er óskað að ráðherrarnir sem sagt menningarráðherrarnir taki saman þær skýrslur og þær rannsóknir sem hafa verið unnar og skrifaðar um þetta áhyggjuefni allra þessara landa og hvort við getum ekki í sameiningu reynt að sporna við og ég trúi því að það sé hægt upplýsingar eru jú alla vega lykillinn að árangri og það fyrsta sem við getum gert er að safna þessu saman við getum síðan borið saman bækur okkar við félaga okkar á norðurlöndunum vegna þess að þetta er vissulega vandamál í samabyggðum og reynt að finna út úr því hvað er hægt að gera áherslan sem birtist okkur í áætluninni er sú að efla þessi samfélög með nýsköpun bættri nýtingu náttúruauðlinda og að auka samstarf við rannsóknastofnanir og háskóla og þessu ber að fagna mig langar jafnframt að vekja máls á því að það verður haldin ráðstefna um breytingar á útbreiðslu fiskstofna í ljósi loftslagsbreytinga það er eitt af því sem á að gera í okkar formannstíð mig langar af þessu tilefni að minna á að vestnorræna ráðið hélt núna í ágúst í samvinnu við norðurlandaráð ráðstefnu um nýtingu lifandi auðlinda hafsins þar sem meðal annars deila íslendinga og færeyinga við evrópusambandið og noreg varðandi makríl var mikið til umræðu ég veit til þess að norðurlandaráð sem voru með okkur í því að skipuleggja þessa ráðstefnu og halda þessa ráðstefnu mun halda áfram að fjalla um þetta mál á ráðstefnu sem verður haldin á íslandi í apríl og vonandi eigum við úr vestnorræna ráðinu kost á því að sitja þar og fræðast enn frekar og taka þátt í þeirri umræðu sem þar verður en það kemur jafnframt fram sú áhersla í formennskuáætluninni að leysa beri ágreiningsmál og milliríkjadeilur eftir diplómatískum leiðum sem er akkkúrat sama áhersla og við í vestnorræna ráðinu höfum þegar kemur að lausn makríldeilunnar vegna þess að það er auðvitað þannig að þótt við séum ekkert öll sammála um það að það hafi verið rétt hjá færeyingum að auka síldveiðikvóta sinn einhliða og við getum alveg deilt um það þá erum við öll í vestnorræna ráðinu sammála um það að það að hóta og beita refsiaðgerðum er ekki leiðin til þess að ná árangri við eigum nú bókaðan fund í forsætisnefnd vestnorræna ráðsins með evrópusambandsnefndinni sem sér um þessi mál núna í nóvember þar sem við munum koma þessum sjónarmiðum vestnorræna ráðsins til skila og reyna að fá þá sem þar starfa til þess að skilja það að það beri að leysa ágreiningsmál og milliríkjadeilur eftir diplómatískum leiðum og ég fagna því sérstaklega að þetta er jafnframt áhersla í þessari áætlun hér þá langar mig til þess að vekja máls á því að ég lýsi sérstakri ánægju með það að þessi áætlun sýnir okkur þá áherslu að börn og unglingar sem munu sækja sér menntun utan hins hefðbundna skólakerfis til að skapa aukin tækifæri fyrir ungt fólk til að mennta sig og til að starfa ég tel að þetta sé mjög mikilvæg áhersla og mikilvægur punktur vegna þess að við í vestnorræna ráðinu höfum lagt mikla áherslu á menntamál en það var einmitt þemað á okkar ráðstefnu árið tvö þúsund og níu og út úr því komu nokkrar ályktanir sem hafa farið hér í gegnum þingið og eru enn sumar hverjar í vinnslu inni í ráðuneytunum en það hefur eins og ég sagði áðan verið mikið samstarf á milli landanna þriggja um menningarmál aðallega en við höfum líka fjallað mikið um menntamál sérstaklega þá vil ég vekja athygli á einni nýrri ályktun sem við samþykktum á ársfundi vestnorræna ráðsins nú í ágúst er varðar börn með sérstaka námsörðugleika við ætlum að reyna að leita leiða til að skoða hvort við getum í sameiningu náð betri árangri þar ég fagna því jafnframt að það standi til að halda menningarhátíð fyrir ungt fólk á aldrinum fjórtán til sautján ára það er hátíð um barna og unglingabókmenntir sem er haldin árlega í tengslum við barnabókaverðlaun norðurlandaráðs sem voru veitt í fyrsta sinn núna í október þess vegna vil ég geta þess að við í vestnorræna ráðinu veitum jafnframt barnabókaverðlaun en það hefur verið gert síðan árið tvö þúsund og tvö og þau verðlaun hafa bæði þjónað þeim tilgangi að veita rithöfundum innblástur til að skrifa bækur fyrir börn og unglinga og gert menningarsamstarf íslands færeyja og grænlands sýnilegra við höfum jafnframt haldið vestnorrænan dag á íslandi árið tvö þúsund og tólf í grænlandi núna árið tvö þúsund og þrettán og árið tvö þúsund og fjórtán verður hún haldin í færeyjum þennan dag er menningu landanna í víðum skilningi haldið á lofti með listsýningum tónlistarflutningi matarkynningum aftur komum við að matnum og fleira sem tengist menningu þjóðanna það er markmið okkar í vestnorræna ráðinu að þessi dagur verði haldinn árlega til skiptis í einu hinna þriggja vestur norðurlanda mig langar jafnframt að fagna áherslu íslands á jafnréttismál eins og ráðstefnan um stöðu kynjanna á á norðurslóðum og aðkomu þeirra að stefnumótun og ákvörðunartöku í málefnum er varða samfélags og hagþróun ráðstefna um markmið og leiðir í jafnréttismálum og ráðstefna um karlarannsóknir á jafnrétti jafnréttismál hafa verið á dagskrá vestnorræna ráðsins alla tíð enda mjög mikilvægt að skapa skilyrði fyrir einstaklinginn sama af hvaða kyni þeir eru til þess að geta nýtt sinn sköpunarkraft bæði í sína eigin þágu og eins fyrir samfélagið bara vegna þessarar miklu áherslu sem er á vestur norðurlöndin í formennskuáætlun íslands vil ég að lokum hvetja stjórnvöld til að kynna sér enn betur efni ályktana vestnorræna ráðsins mörg þeirra varða formannstíð íslands og jafnframt hvet ráðherrana til þess að kynna sér niðurstöður frá hinum fjölmörgu þemaráðstefnum ráðsins meðal annars má nefna fyrir utan þá ályktun sem ég talaði um áðan um aukið framboð á sem sagt til að takast á við lestrar og skriftarvanda vorum við með þemaráðstefnu núna í janúar síðastliðnum á ísafirði varðandi heilbrigðismál þar sem er verið að hvetja til aukins samstarfs um menntun heilbrigðisstarfsmanna samskipti og veitingu heilbrigðisþjónustu á milli landanna þar með talið á sviði geðheilbrigðisþjónustu það var niðurstaða ráðstefnunnar að það væri hægt að ná enn betri árangri og líka hagræðingu

sjá um heilbrigðismálin eru að skoða þessi mál í sameiningu að lokum herra forseti vil ég einfaldlega bara óska íslendingum velfarnaðar og við í vestnorræna ráðinu munum fylgjast grannt með því hvernig gengur hjá íslandi í formannstíðinni ég veit að við munum eiga náið og gott samstarf um þessi mál öll saman og lýsi yfir fullum vilja okkar til þess að gera það sem í okkar valdi stendur til þess að hlutirnir gangi hratt og